Pane předsedající, v poslední době došlo k mnoha změnám na vnitřním trhu Evropské unie. Musíme reagovat na výzvy digitální ekonomiky a rozvoje přeshraničního obchodu v EU. Věřím, že nařízení, které dnes projednáváme, přispěje k včasnému odhalování nekalých praktik, jako je například dvojí kvalita potravin.

Posílení role spotřebitelských organizací a včasné odhalování nekalých praktik přispěje k řešení rozšíření porušování v celé EU.

Apeluji na všechny kolegy, aby dohodu dosaženou v trialogu podpořili, neboť ji považuji za vyvážený kompromis.